Het grote manco van Europa is dat ook heel veel collega's hier altijd maar denken meer Europa moet, meer Europa doet je goed.